Es gibt Präsidentschaften, die machen sich fortlaufend bemerkbar, reden über sich selber, und solche, die sich nicht in den Vordergrund drängen. Letztere sind meistens die effizienten und erfolgreichen. Geräuschlos hat die estnische Präsidentschaft die europäischen Geschäfte geleitet, vorwärtsgerichtet und inklusiv gemäß dem Motto, unter das sie ihre Präsidentschaft gestellt hat Einheit durch Balance.

Unter der estnischen Präsidentschaft wurden wichtige Weichenstellungen gesetzt Der Brexit wurde auf die Schiene gebracht. Jetzt wissen wir wenigstens, worüber wir reden. Auch die Idee, dass Europa zu einer gemeinsamen Verteidigungsdoktrin findet, hat sich konkretisiert. Vieles ist noch offen und unklar. Vor allem aber hat Estland die digitale Agenda entscheidend vorangetrieben. Der digitale Gipfel in Tallinn war der Höhepunkt Ihrer Präsidentschaft, und wir sind dem Ziel eines digitalen Binnenmarkts einen ganz, ganz großen Schritt nähergekommen. In diesem Sinne ist Europa estnisch geworden. Freilich sind wir noch nicht so weit, HerrMinisterpräsident, wie Sie das im Juni bei Ihrem Antritt gewünscht haben, dass die Freizügigkeit der Daten zur fünften Grundfreiheit wird. Da braucht es noch etwas, aber da haben andere gebremst, das waren nicht Sie.

Da hoffe ich, dass die beiden nächsten Präsidentschaften hier aktiv werden.